Până în 2020, vom avea un trafic de internet mobil de opt ori mai mare decât cel de astăzi. Această conectivitate depinde de spectrul radio, care este o resursă esențială, dar limitată, pentru comunicarea De aceea, susțin acest raport care practic mărește și banda de spectru radio, așa încât să avem un spectru armonizat și coordonat la nivel global care să poată răspunde acestei cerințe de Utilizarea ei va ajuta comunicațiile mobile în bandă largă și va încuraja serviciile digitale inovatoare în zonele rurale sau periferice, cum ar fi serviciile de sănătate electronice și mobile, având la bază telefoanele mobile, dispozitive de monitorizare a pacienților și alte dispozitive pe suport radio, precum și rețele energetice inteligente.